Ich wende mich an die Kollegin Hirsch und möchte mich zu ihrem wichtigen Bericht differenziert äußern. Ich sehe ein ganz wesentliches Bemühen darum, dass wir die gezielte Integration von Migranten massiv stärken.

Es ist einerseits die Finanzierung und die Maßnahmenstärkung seitens der Mitgliedstaaten klar angemerkt, und auf gleicher Ebene können wir feststellen, dass es wesentlich ist, dass Migranten selbst tätig werden, wenn sie sich integrieren. Dem steht gegenüber, dass wir einige Vermengungen vorfinden, die in einzelnen Mitgliedstaaten in der derzeitigen Form keine koordinative Betrachtung zulassen, nämlich die Vermengung zwischen dem Status der legalen Zuwanderung als Migrant, dem des Flüchtlings und dem der manchmal ich betone manchmal auch illegalen Asylbewerber, wo sie in einem Nebensatz sehr wohl darauf eingehen, dass Grenzkontrollen notwendig sind, Gesichtserkennung etc.,

Ja, Kollegin Steinruck, kein Lohndumping, Ja, Kollege Weidenholzer, massiv wichtiger Bestandteil der Marktwirtschaft des Binnenmarktes, aber eine klarere, schärfere Trennung zwischen all dem, was hier in hohem Maße verschwimmt, und daher wird es zu einzelnen Punkten nicht uneingeschränkte Zustimmung